To není zápas UNRWA, této organizace, to není zápas mezi Izraelem a Palestinou, to není zápas mezi Evropskou unií a Spojenými státy, to je o tom, že musíme pomáhat lidem, kteří to potřebují. Ale my musíme mít zároveň také nároky na tuto organizaci. Musíme jí sdělit jasně, že nehodláme trpět to, že budou třeba v učebnicích návody, jak útočit na Izrael, a musíme také říci, že nebudeme podporovat žádné školy, které jsou pojmenovány po teroristech.

Tato věc je humanitární a doufám, že i po této rezoluci ji bude takto Evropský parlament vnímat.